Im Gegensatz zu vielen Diskussionsteilnehmern hier sehe ich die Einrichtung dieses Wiederansiedlungsprogramms als problematisch an, als wirkungslos und auch nicht im Sinne der Status und der Anerkennungsrichtlinie, weil diese

Das hilft den Flüchtlingen, in der Nähe des ursprünglichen Gebiets zu bleiben und hilft ihnen auch dann, wenn die Region wieder befriedet und sicher ist, in ihr ursprüngliches Gebiet zurückzukehren.